Domnule Președinte, doamnă Mogherini, vreau să vorbesc despre Republica Moldova, un stat la frontiera estică a Uniunii Europene. Ultima dată când am discutat despre Republica Moldova în plenul Parlamentului European tocmai fusese instalat un guvern pro european. Între timp acest guvern a fost răsturnat de partidul pro rușilor, iar situația în Republica Moldova s a înrăutățit semnificativ.

Da, fiindcă doar dacă avem în vecinătatea noastră state cu guverne pro europene, state care doresc să se apropie de Uniunea Europeană, doar atunci putem trăi și noi în siguranță și n stabilitate în interiorul Uniunii Europene. Situația în Republica Moldova s a înrăutățit și vă cer Doamnă Înalt Reprezentant, dragi colegi, să acționăm. Doar vorbe frumoase cum că sprijinim forțe pro europene nu sunt suficiente.

În primul rând să spunem pro rușilor care sunt condițiile relației dintre Uniunea Europeană și guvernul lor. Prim ministrul pro rus al Republicii Moldova s a aflat în vizită la Moscova, prima sa vizită, întâlniri netransparente, presupuse ajutoare economice netransparente. Noi trebuie să spunem care sunt regulile jocului și că așteptăm ca aceste reguli să fie respectate. În plus, trebuie să sprijinim forțele pro europene, trebuie să le aducem la Bruxelles, trebuie să le aducem la masa dialogului și trebuie să spunem foarte clar că vom lucra diferit cu oameni politici pro europeni care doresc să ducă Republica Moldova spre Uniunea Europeană, de modul în care lucrăm cu oameni politici pro ruși.